Erstens Der EU Haushalt für 2011 hat sich Schwerpunkte gesetzt, die es angesichts der wirtschaftlichen Probleme in ganz Europa nach der Strukturkrise der letzten Jahre zu stärken gilt. Vor allem muss die Reduktion der bestehenden Arbeitslosigkeit in Europa im Mittelpunkt unserer Bestrebungen bleiben,

B. durch Investitionen in den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Tourismus, Energie und Klimapolitik, durch Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Ich denke hier insbesondere an die Prioritäten Jugend, Bildung und Mobilität. Unser Augenmerk muss Programmen wie dem lebenslangen Lernen oder der Jugend in Aktion gelten.

Der Jugend w mit einem Mehr an Bildung vor allem qualifizierender Bildung wesentlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. Mit Erasmus wird nicht nur der Sprachenerwerb ermöglicht, sondern auch die Mobilität in der globalisierten Zeit eine Unumgänglichkeit. Allerdings ist in Fragen der Mobilität auch die Verantwortung der Jugend gefragt, und diese Programme sollten viel mehr genutzt werden. Zweitens Das Hauptziel der GA muss weiterhin sein, die Marktstabilität und eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln zu erhalten. Last but not least drittens Das Geld ist in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten knapp. Es gilt wie ich es schon mehrmals sagte Bürokratie in allen möglichen Bereichen effizienter zu gestalten, Synergien mit den Mitgliedstaaten zu finden und diese zu nutzen.